Je to nespravedlivé pro ženy a neefektivní pro společnost. Je tedy správné, abychom hledali cesty, jak ženy podpořit. Musíme striktně trvat na dodržování zásady stejné odměny za stejnou práci a prosazování antidiskriminační legislativy. Já osobně oceňuji také poslední návrh Evropské komise, který má za cíl zlepšit možnosti pro sdílení péče o děti oběma rodiči.

Ekonomické postavení ženy nemůžeme zlepšovat jen tím, že ženy pošleme do práce a zabráníme jim mít děti a být matkami.

Ekonomické postavení žen zlepšíme tím, když jim umožníme kvalitní vzdělání, když finančně oceníme jejich péči o dítě v době mateřské a rodičovské dovolené. Když umožníme maminkám uplatnit jejich vzdělání a pokračovat v jejich profesi, když zaměstnavatelé budou motivováni k zaměstnávání na částečný úvazek. Ekonomické postavení žen podpoříme tím, když uznáme hodnotu jejich mateřství a umožníme svobodnou volbu rodičovské a profesní kariéry.